Aspectele prudențiale și cele legate de conduita de piață vor putea fi abordate în mod corespunzător, printr o supraveghere mai strictă. Avem nevoie de o imagine de ansamblu, care să permită identificarea evoluțiilor în acest sector în acest sens, trebuie să existe o cooperare internațională strânsă. Trebuie să luăm în considerare atât aspectele pozitive, cât și riscurile și lucrurile care trebuie remediate. În acest context, subliniez importanța eliminării practicilor incorecte și reducerii riscului sistemic. Doar astfel vom putea avea o transparență ridicată și vom putea mări siguranța și stabilitatea sistemului financiar, iar în acest mod vor putea fi resimțite și efectele pozitive ale sistemului bancar paralel asupra economiei reale și a stimulării creșterii economice.